Panie Komisarzu! Jako kontrsprawozdawca z ramienia grupy EPL chciałbym podziękować panu Corrao za współpracę przy tym projekcie rezolucji. Fundusz powierniczy na rzecz Afryki jest nowym instrumentem, który ma na celu wyeliminowanie przyczyn destabilizacji przymusowych wysiedleń i imigracji nieuregulowanej. Nie może on jednak zastępować skutecznego zarządzania i kontroli granic oraz musi podlegać zasadom transparentności nie tylko w aspekcie jego wdrażania, ale także finansowania. Regiony Rogu Afryki, Sahelu i basenu jeziora Czad oraz Afryki Północnej, które są nim objęte, należą do najbardziej niestabilnych w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego i uchodźców, dlatego też fundusz przyniesie rezultaty tylko wtedy, gdy szybsze i bardziej elastyczne wydatkowanie środków będzie powiązane z długoterminowymi celami rozwojowymi czyli zapewnieniem pokoju i praworządności a także wdrożeniem praktyk dobrego zarządzania przez kraje beneficjentów. Wola polityczna krajów partnerskich jest kluczowa, ponieważ fundusz ma także wzmocnić ich lokalny potencjał poczucia zaangażowania i odpowiedzialności. Trudno oczekiwać, że tego typu doraźne wsparcie przyniesie natychmiastowe efekty, dlatego też należy postrzegać fundusz jako działanie uzupełniające 11. Europejski Fundusz Rozwoju. Spójna polityka rozwojowa i zasada komplementarności pomiędzy wszystkimi instrumentami oraz aktorami pomocy rozwojowej musi być respektowana także w tym przypadku. Musimy położyć duży nacisk na potrzebę zwiększenia zaangażowania państw członkowskich i wywiązania się nie tylko z zobowiązań dotyczących wkładów w fundusz powierniczy, a także szerzej na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej, zwłaszcza w kontekście zmniejszenia składek państw członkowskich do tegorocznego budżetu Unii